C'est un poison pour l'environnement car comment oser dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour l'urgence climatique, alors que les paradis fiscaux en regorgent? C'est un poison pour notre sécurité également parce que l'opacité des paradis fiscaux permet le financement du terrorisme et du crime organisé. Il est indécent de détourner le regard et de prétendre lutter contre ces organisations, contre leurs attaques sur les populations sans s'attaquer à leur principale ressource. Ça suffit! Il est temps effectivement que les États membres adoptent enfin cette directive, premier pas décisif contre l'impunité et vers la justice.